Domnule președinte, anul trecut un profesor care preda în limba română în regiunea separatistă Transnistria mi a spus Copiii noștri, ca să vină la școală să învețe, merg zeci de kilometri, vin cu riscuri. Unde este siguranța că el, copilul, va veni neînjosit acasă, că hăinuța lui va fi întreagă, că nimeni nu l va împinge și nu i va da un ghiont când îl aude că vorbește limba română? Ieri, directorul Ion Iovcev de la liceul de limbă română Lucian Blaga din Tiraspol și contabila, au fost reținuți câteva ore sub acuzația că au introdus monedă străină.

Astăzi, directorul și contabila au stat peste patru ore la interogatoriu și au ieșit fără bani de salarii și fără ștampila liceului. Acum trei luni, în biroul directorului au intrat ofițeri ruși și directorul mi a spus Suntem ostatici, iar un elev al liceului scria Ieri au împrejmuit liceul, iar astăzi au venit să l aresteze pe director. În ianuarie i am scris liderului separatist Șevciuc și i am spus că folosește tactici similare celor folosite de Federația Rusă.